Vor einem Jahr hat das Plenum den Sonderausschuss, der die Position des Europäischen Parlaments zur nächsten Finanziellen Vorausschau erarbeiten sollte, beschlossen und mit einem Mandat versehen. Nun auf den Tag genau nach elf Monaten Arbeit legt der SURE Ausschuss sein Ergebnis vor. Es war eine Arbeit, die eine disziplinierte Konzentration erforderte und die sich nur mit einer Arbeitsweise schaffen ließ, die von Offenheit, Solidarität und gegenseitigem Vertrauen geprägt war. Dafür möchte ich allen am Schaffensprozess beteiligten Kolleginnen und Kollegen ganz herzlich danken.

Die hatten wir nicht nur in unseren persönlichen Assistentinnen und Assistenten und unseren Fraktionsmitarbeiterinnen und mitarbeitern, wir hatten sie vor allem auch in einem hervorragenden Sekretariat. Dieses Superteam unter der Leitung von Monika Strasser war nicht nur kompetent und professionell, es war insbesondere über das Normalmaß hinaus an der Arbeit interessiert, es war geduldig und kreativ, es war organisatorisch top und dennoch spontan und flexibel.

Ich danke diesen neun Menschen wirklich von ganzem Herzen! Vielen lieben Dank! Von Anfang an hatten Salvador und ich uns vorgenommen, einen Bericht abzuliefern, der von drei Vierteln des Parlaments unterstützt werden kann.

Das macht uns froh! Unsere Forderung nach einer siebenjährigen Finanziellen Vorausschau, die in einer Struktur ihren Ausdruck findet, die die Ziele der Strategie Europa 2020 abbildet und dieser gleichzeitig alle Politiken für die Europäische Union unterstellt, und die zudem keine Erhöhung des europäischen Budgets im Wolkenkuckucksheim enthält, muss doch auch für vernünftig gehalten werden. Sie ist realistisch und umsetzbar. Unser Bericht enthält 174 Ziffern und alle Argumente für mehr Europa. Für mehr Europa, das wir wirklich brauchen. Bitte lesen Sie ihn! Er ist die beste Basis, um in den Debatten vor Ort mit den Bürgerinnen und Bürgern zu überzeugen und mit dem Rat, der leider heute durch Abwesenheit glänzt, in ernsthafte Verhandlungen einzutreten. Vielen lieben Dank für die großartige Arbeit!